Ja. Hvala. Zdaj mogoče če najprej glede varnosti. Skripta Osnove kolesnih oklepnih vozil iz leta dva štirinajst, jo v Slovenski vojski uporabljajo kot gradivo za vojaški izobraževalni proces, navaja, pa bom prebral ta ta del: "Oklep, LKOV šest krat šest, to so ti valuki, ne ščiti okrcanega oddelka pred direktnimi zadetki iz topov protioklepnega orožja pred zadetki raket ali neposrednimi zadetki artilerijskega orožja. To pomeni, da morajo poveljniki podrobno analizirati vsako situacijo, pretehtati vse prednosti in pomanjkljivosti vkrcanja in izkrcanja pehote v boju in se odločiti o takšnem načinu uporabe LKOV šest krat šest, da jih ne izpostavljajo sovražnikovemu direktnemu ognjenemu delovanju iz protioklepnih orožij, tankovskih topov, raket in artilerije. Iz tega izhaja, da se LKOV šest krat šest kot oklepni transporter zaradi visoke stopnje mobilnosti zaščite in ognjene moči velikokrat uporablja le kot prevozno sredstvo, ki dostavi pehoto na mesto izkrcanja, ki je najmanj oddaljen od sovražnikovih položajev, od koder se ta naprej bojuje zunaj vozila." Skratka, valuk je malo bolj, oklepljen kombi in zaradi tega se je Slovenska vojska tudi odločila, da se ga zamenja, z novimi osem krat osem. In to pustimo na stran zdaj stališče Levice, razpravo o tem, kakšna bi naj bila, kakšen bi naj bil model obrambe te države ali pa vojske, če želite. Tu gre za vprašanje smiselnosti nakupa, ki je po naših, grobih ocenah, težek dvainštirideset milijonov evrov. Tako da vi ne boste špekulirali. Mi v tem trenutku, recimo, da špekuliramo po javno dostopnih, podatkih pa bomo videli čez nekaj, mesecev, kakšne bodo dejanske številke, ampak moje ključno vprašanje je bilo, zakaj ob zavesti, da, bodo ta vozila šla v pokoj, če naj tako rečem, in jih bodo zamenjala nova osem krat osem, vozila, zakaj sedaj dokup teh vozil, čeprav jih ima vojska že petinosemdeset, podatka o tem, koliko je iztrošenih, pravzaprav nimamo, ampak dobro, pustimo to na stran, zato jaz predlagam, da enostavno opravimo o tem vprašanju, razpravo na eni od prihodnjih sej, kjer bi lahko nekoliko podrobneje tudi o teh zadevah, spregovorili. Zdaj, kot rečeno, gre za, več štirideset milijonov težko investicijo, zelo verjetno, ki požre veliko delo tega NRP-ja in, je ključno vprašanje, ali je takšna investicija smiselna, ali je ne bi, preusmerili kam drugam. Sploh ob tem, da je zelo malo teh vozil dejansko v uporabi, in kolikor jaz vem, še vedno nismo vojaško ogroženi, ampak tudi če bi bili, bi bili naši vojaki v teh vozilih prej kot ne, sedeče race, ki čakajo na to, da jih, zadenejo. Tako da toliko.